Három pontban szeretném röviden összefoglalni az álláspontomat. Elsőként is teljességgel elfogadhatatlan, hogy a következő hétesztendős keretköltségvetésben ne jusson legalább annyi forrás a kohéziós politikára, a regionális fejlesztésre, illetve a közös agrárpolitikára, mintsem a jelenlegi hétéves időszakban.

Azt csak csendben jegyzem meg, hogy az európai jogkörök erősítéséről, a föderatív Európáról papoló intézmények lásd Bizottság, lásd egyes tagállamok épp ők azok, akik a legkevésbé akarják ezt a közös európai erőfeszítést. Másodikként elfogadhatatlan, hogy a regionális fejlesztési forrásokat jól hasznosító közép európai országok, így hazám, Magyarország legyen a következő hétéves keretköltségvetés vesztese. Végül, de nem utolsó sorban fikciós elképzelés mindenféle szubjektív szempontok alapján úgymond jogállami fel...